Herr Kommissar, Leider sind Sie dem Europäischen Parlament ungeachtet Ihres heutigen Hinweises die Auflösung eines Widerspruchs schuldig geblieben. Sie wollen Moldau den Zugang zu Mitteln der EU wieder ermöglichen, aber weder der Bankenskandal noch die Aussagen des Staatspräsidenten über ein Versickern von Geldern in den Taschen korrupter Eliten sind aufgeklärt, und auch an der Korruption, dem Amtsmissbrauch, der Willkürjustiz hat sich bislang nichts geändert. Ich war immer wieder in Moldau und fordere seit langem, dass das Europäische Parlament beginnt, die Realitäten und deren Wurzeln zu diskutieren, mit denen wir uns in der Ostnachbarschaft konfrontiert sehen. Moldau ist das Ergebnis eines Transformationsprozesses, bei dem anpassungsfähige Oligarchen wie Plahotniuc den Stichworten auch aus Mitgliedstaaten der EU oder der Russischen Föderation folgten, studierten und zugleich weiterentwickelten, was man von Parteien wie z.

Popolo della Libertà in Bezug auf eigenen Machterhalt lernen kann. Das Problem beginnt also durchaus auch in EU Hauptstädten und endet nur bisher in Chişinău.

Deshalb haben wir klare Forderungen in Richtung Moldau gestellt präzise und umsetzbare Konditionalitäten für EU Gelder, präzise Benennung der von Moldau zu erbringenden Leistungen und kein Verstecken des Europäischen Parlaments hinter großen Begriffswelten, sofortige Beendigung der Prozesse gegen jegliche politische Opponenten.